Madame la Présidente, chers collègues, n'ayant pu instituer une Europe de la défense, les six pays fondateurs ont fait le choix du marché commun. Soixante ans après la signature du traité de Rome, le temps est venu de remettre le projet de défense sur la table. Dans un monde devenu dangereux, nous attendons de l'Europe qu'elle nous protège, notamment par une capacité militaire. Nos collègues Gahler et Gonzáles Pons ont démontré avec brio que l'avènement d'une défense commune dépend de la volonté politique de nos chefs d'État ou de gouvernement, et non de considérations juridiques.

Au lendemain de l'élection de Donald Trump, à l'heure où les États continents démultiplient leurs capacités militaires, notre avenir en matière de défense est européen. Nain politique, l'Europe doit s'affirmer puissance mondiale.